Wir haben gute Kompromisse erreicht, eine klare und konsistente Linie für den Trilog!

Wir haben erreicht Greening in der ersten Säule, bei Nichteinhaltung 30 Abzug bei den Direktzahlungen für alle Landwirte in der ganzen Europäischen Union. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das ist ein kompletter, aber ein richtiger Systemwechsel! Nur in der ersten Säule hat der Kommissar den Zugriff auf das Greening und das ist wichtig. Die Zahlungen für die ersten Hektar sind für kleinere Betriebe als Zuzahlung möglich auch das finde ich einen richtigen Ansatz.

Und wir fordern die Stärkung der zweiten Säule durch die Möglichkeit der Mittelübertragung aus der ersten Säule. Und in dieser Summe Greening in der ersten Säule, Agar Umweltmaßnahmen in der zweiten Säule werden wir Nachhaltigkeit erreichen.